În primul rând, cu riscul de a repeta o idee deja exprimată de colegul Stoianov, deplâng faptul că în multe state din Europa avem atâtea terenuri necultivate, în timp ce discutăm despre foamea în lume. În al doilea rând, pentru că propunerea de rezoluție abordează această problemă și mă bucur că domnul comisar a atins acest subiect, doresc să atrag atenția asupra pericolului pe care îl poate prezenta obiectivul foarte la modă al autosuficienței alimentare. Acest obiectiv, care nu este sinonim cu securitatea alimentară, poate avea un efect nedorit în condițiile actuale, pentru că schimbările climatice afectează fiecare regiune într un mod diferit.